Zastanówmy się, jak doszło do tej choroby, którą nazywamy kryzysem. W większości przypadków choroba jest efektem różnych zaniedbań związanych z naszym organizmem bądź przychodzi z zewnątrz.

Sam rynek nie jest w stanie ich odrzucić, zniwelować czy ograniczyć, jeśli nie ma odpowiedniego nadzoru i monitoringu przebiegu procesów, a w szczególności w sytuacjach nietypowych na rynku. Dotychczas rynki finansowe były monitorowane i nadzorowane głównie przez instytucje państwowe, narodowe. Globalizacja doprowadziła do stworzenia światowych instytucji finansowych, globalnego rynku finansów. Nie stworzono natomiast adekwatnych światowych, regionalnych, w naszym przypadku europejskich, instytucji nadzoru i monitoringu tych rynków. Rynek nie kieruje się wartościami, ale przede wszystkim osiągnięciem zysku za wszelką cenę. Kryzys nie rozpoczął się w 2008 roku od załamania na rynkach finansowych, ale w 2007 roku od kryzysu na rynkach żywnościowych oraz od zachwiania rynku energetycznego, który jest sterowany instrumentami politycznymi. Sytuacja w Unii Europejskiej to grzech nieprzestrzegania ustalonych powszechnie przyjętych zasad paktu stabilizacji i wzrostu. Szkoda, że ostrzeżenia płynące ze strony Komisji były zbyt delikatne. Niektórym państwom wolno było więcej, bo przecież jak będzie ich pouczała jakaś tam Komisja. Niektóre państwa zachowywały się dziecinnie, ukrywając swoje grzeszki. Nie na tym polega wspólnota i nasza integracja. Ważne jest, aby przyznać się do popełnionych błędów, poinformować o tym naszych obywateli, przeprosić ich, prosić o wyrozumiałość i współpracę w wychodzeniu z kryzysu. Musimy podjąć takie działania, aby kosztami kryzysu nie obciążyć najsłabszych i najbiedniejszych.